W zasadzie każdy kraj ma swoją tożsamość narodową, bogatą i dumną historię i tradycje narodowe.

Zatem Europa musi pomagać u źródła konfliktu, a więc świadczyć pomoc finansową, żywnościową, społeczną, prawną, pomoc w budowie szkół, szpitali, infrastruktury itd.